Construire une Europe de l'énergie, c'est encourager tous les acteurs à réduire leur consommation énergétique, mais c'est aussi les accompagner vers une consommation plus durable. Aussi, la protection de l'environnement et la compétitivité des entreprises doivent aller de pair et les objectifs fixés dans ce texte ouvrent des perspectives qui permettront aux acteurs privés comme publics d'inventer les solutions de demain. Mais construire l'Europe de l'énergie, c'est aussi garantir notre indépendance et nous permettre d'être compétitifs dans le concert mondial. Je plaide depuis de nombreuses années pour le développement de cultures protéiniques à destination de l'alimentation animale sur notre continent, et ce afin de réduire notre dépendance aux importations de produits OGM ou de ceux issus de la déforestation. C'est pourquoi, je suivrai de très près les préparations des actes délégués, notamment en ce qui concerne les biocarburants.